Zet dus in op innovatie, op onderzoek en ontwikkeling, op digitalisering. De wereld wacht echt niet op ons. Twee, bescherm inderdaad de burger. U vermeldt terecht de rechtsstaat, maar zet ook in op grensbewaking, versneld, niet wachten tot 2024. Ten tweede, een brexit met zo weinig mogelijk barrières en een zo hecht mogelijke samenwerking met onze Britse vrienden. Tot slot, akkoord met uw perspectief voor de Westelijke Balkan.

Ik wens u alle succes met uw voorzitterschap.